um lögfestingu samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins númer átján annan nóvember nítján hundruð níutíu og tvö samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem í daglegu tali er nefndur barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var samþykktur á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna tuttugasta nóvember nítján hundruð áttatíu og níu ísland undirritaði sáttmálann í new york í janúar nítján hundruð níutíu með fyrirvara um fullgildingu ísland fullgilti síðan samninginn tuttugasta og sjöunda nóvember nítján hundruð níutíu og tvö samningurinn öðlaðist gildi annan september nítján hundruð níutíu þegar tuttugu ríki höfðu fullgilt hann en flest ríki sameinuðu þjóðanna eru nú aðilar að honum barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna felur í sér skuldbindandi samkomulag þjóða heims um sérstök réttindi börnum til handa óháð réttindum hinna fullorðnu þótt aðildarríkin að samningnum séu skuldbundin til að tryggja börnum þau réttindi sem samningurinn veitir þeim er sú skuldbinding aðeins samkvæmt þjóðarétti vegna tvíeðliskenningarinnar sem lögð er til grundvallar í lagatúlkun hér á landi þarf að lögfesta alþjóðlega samninga ef þeir eiga að hafa bein réttaráhrif hér á landi því er ekki hægt að beita barnasáttmála sameinuðu þjóðanna með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum eins og lög væru flutningsmenn telja hins vegar rétt að slíkur grundvallarsáttmáli verði lögfestur hér á landi með sama hætti og gert var með mannréttindasáttmála evrópu vægi barnasáttmálans yrði þá meira hér á landi þar sem stjórnvöld og dómstólar landsins yrðu að taka mið af honum við úrlausnir mála sem varða börn taka mið af honum sem sett lög þá til fróðleiks má nefna það að noregur lögfesti barnasáttmála sameinuðu þjóðanna fyrsta október árið tvö þúsund og þrjú en sá dagur er alþjóðlegur barnadagur flutningsmenn fagna sérstaklega nýsamþykktri aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna þar segir meðal annars að aðgerðirnar skuli byggjast á rétti barna eins og hann er skilgreindur í barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og að sérstakur samráðshópur skuli yfirfara tilmæli barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna varðandi framkvæmd barnasáttmálans á íslandi

tuttugasta nóvember á næsta ári en þá verða nítján ár liðin frá því að sáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna barnasáttmálinn felur í sér viðurkenningu á að börn hafi sjálfstæð réttindi óháð vilja foreldra eða forráðamanna samningurinn tryggir ekki einungis borgaraleg réttindi heldur einnig félagsleg menningarleg og efnahagsleg réttindi með samningnum skuldbinda aðildarríki hans sig til að tryggja börnum ákveðin lágmarksréttindi vegna skorts á tíma hér við fyrstu umræðu þessa máls mun ég ekki fara nánar yfir það hvað er í sjálfum barnasáttmálanum en það kemur að sjálfsögðu fram í þingmálinu sjálfu og síðan er barnasáttmálinn sem fylgiskjal með málinu fljótlega eftir undirritun barnasáttmálans af hálfu íslands var hafist handa við að laga íslenskan rétt að ákvæðum hans og voru gerðar ýmsar réttarbætur í því sambandi barnasáttmálinn er hins vegar mjög víðfeðmur og stundum matskenndur það getur því stundum verið álitamál hvort viðkomandi ákvæði sáttmálans sé nú þegar að finna í íslenskum lögum eða ekki sömuleiðis getur verið munur á lögunum sjálfum og framkvæmd þeirra með þingsályktunartillögu þessari leggja flutningsmenn til að ríkisstjórnin skoði hvort og þá hverju beri að breyta í gildandi löggjöf við lögfestingu sáttmálans þá telja flutningsmenn að við lögfestingu barnasáttmálans sé nauðsynlegt að laga texta barnasáttmálans að hefðbundnu lagaformi herra forseti mig langar að minnast á nokkrar lagabreytingar sem hugsanlega þyrfti að gera ef við lögfestum barnasáttmálann þetta er ekki tæmandi upptalning af minni hálfu og það eru fleiri hugmyndir um hugsanlegar lagabreytingum í sjálfu þingmálinu í fyrsta lagi ber að hafa í huga þriðju grein barnasáttmálans sem tryggir að börn eru sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi sem ber að virða í ársskýrslu umboðsmanns barna frá árinu tvö þúsund og tvö benti umboðsmaður barna á að víða í íslensku samfélagi væru hagsmunir hinna fullorðnu teknir fram yfir hagsmuni ungu kynslóðarinnar og þótt margt hafi áunnist á liðnum árum sé enn langt í land með að tryggja sérhverju barni þann rétt sem því ber á það ekki síst við um framkvæmd ýmissa laga segir umboðsmaður barna þá hefur meðal annars verið bent á að réttindi samkvæmt þriðju grein barnasáttmálans séu ekki nægilega vel tryggð innan stjórnsýslu ýmissa sveitarfélaga í öðru lagi kemur fram í fyrstu málsgrein sjöundu greinar sáttmálans er lýtur að réttinum til nafns ríkisfangs og eftir því sem unnt er rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra hér þarf að hafa í huga rétt barnsins til að þekkja foreldra sína og hvort þetta eigi við sæðisgjafa og kynforeldra ættleiddra barna á þetta hefur umboðsmaður barna nýlega bent í þriðja lagi er í tólftu greinar og þrettándu greinar sáttmálans málfrelsi barna meðal annars hjá stofnunum tryggður umboðsmaður barna hefur bent á að íslensk barnalög séu ekki hvað þetta varðar að fullu leyti í samræmi við barnasáttmálann réttur barnsins samkvæmt tólftu greinar barnasáttmálans er ekki einungis bundinn við persónuleg málefni heldur nær hann einnig til málefna samfélagsins hér hafa verið nefnd sem dæmi ákvarðanir sem varða skólastarf tómstundir forvarnastarf og skipulag íbúðarhverfa hjá umboðsmanni barna var nýlega unnin skýrsla um umgengnisrétt og hvernig sjónarmið barna komast að þegar úrskurðað er í slíkum málum samkvæmt barnalögum helstu niðurstöður þessarar skýrslu voru meðal annars að ræða þyrfti við börn í mun fleiri tilvikum en nú væri gert hjá sýslumannsembættum afstaða foreldra réði því í of mörgum tilvikum hvort rætt væri við barn eða ekki í fimmta lagi geta fjórtándu greinar og tuttugasta og níundu grein barnasáttmálans kallað á hugsanlegar breytingar á grunnskólalögum og námskrá til dæmis hvað varðar kennslu um aðrar þjóðir menningarheima og trú barnaréttarnefnd sameinuðu þjóðanna gerði að umtalsefni árið tvö þúsund og þrjú stöðu nýbúabarna hér á landi og vildi sjá frekari ráðstafanir til að bregðast við þeim möguleika að vandamál rísi vegna kynþáttafordóma í kjölfarið á fjölgun útlendinga í landinu barnaréttarnefnd sameinuðu þjóðanna vildi sömuleiðis sjá að mannréttindafræðsla yrði felld inn í námskrá allra íslenskra grunnskóla og framhaldsskóla í sjötta lagi er í sextándu grein barnasáttmálans einkalíf barns meðal annars varið þetta ákvæði getur kallað á lagabreytingar í þá áttina að friðhelgi einkalífs barns sé virt í hvívetna hér kemur einnig spurning um sjálfsákvörðunarrétt barna og þetta lýtur að fjölmörgum lagabálkum sem ég ætla ekki að fara yfir í þessari lotu í sjöunda lagi er í þrítugasta og sjöundu greinar sáttmálans meðal annars um að barn sem svipt er frjálsræði sínu en þetta ákvæði krefst endurskoðunar á lögum um fangelsi en í núgildandi kerfi er hægt að vista börn með fullorðnum í fangelsum íslands þegar ísland fullgilti barnasáttmálann nítján hundruð níutíu og tvö gaf ísland út sérstaka yfirlýsingu hvað varðar aðskilnað ungra fanga frá hinum eldri sem barnasáttmálinn telur að við þurfum að gera en við höfum beðist undan þessu hinn fimmtánda apríl nítján hundruð níutíu og átta kom eftirfarandi fram í morgunblaðinu með leyfi forseta umboðsmaður barna telur að barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna sé brotinn með því að ungir fangar sem afplána refsivist eru um þessar mundir ekki aðskildir frá eldri föngum heldur vistaðir á almennum deildum afplánunarfangelsa og njóta þar engrar sérstöðu tilvitnun lýkur

í tilmælum barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna sem fylgist með framkvæmd sáttmálans í hinum ýmsu löndum koma meðal annars fram tilmæli um að hér á landi verði tekið upp sérstakt réttarfarskerfi í sakamálum ungmenna með alþjóðlegar viðmiðunarkröfur að leiðarljósi

númer áttatíu tvö þúsund og tvö kemur meðal annars fram að óheimilt er að beita barn innilokun einangrun og öðrum slíkum þvingunarráðstöfunum eða agaviðurlögum nema nauðsyn beri til og þá samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur að fengnum tillögum barnaverndarstofu enn fremur segir að óheimilt sé hafa eftirlit með póstsendingum tölvusamskiptum og símtölum barns nema sérstakar ástæður komi til og þá samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur að fengnum tillögum barnaverndarstofu vegna þessa ákvæðis barnaverndarlaga hefur umboðsmaður barna sagt að hann telji að nauðsynlegt sé að kveða í lögum nákvæmlega á um réttarstöðu barna við þessar aðstæður þar sem hann telur öldungis ófullnægjandi og bjóða hættunni heim að kveða á um þvingunarráðstafanir og agaviðurlög í reglugerð sem sett sé af framkvæmdarvaldinu umboðsmaður barna segir í ársskýrslu sinni frá árinu tvö þúsund og þrjú að hann telji að þetta sé hugsanlega brot á sextugasta og sjöundu grein stjórnarskrárinnar þar sem segir meðal annars að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum ekki í reglugerð lögum nítjánda grein barnasáttmálans og þrítugasta og fjórðu grein getur kallað á heildarendurskoðun á þeim köflum almennra hegningarlaga sem fjalla að sjálfsögðu um ofbeldi má þar nefna þá staðreynd að í íslenskri löggjöf er ekki að finna neitt lagaákvæði sem tekur á heimilisofbeldi með fullnægjandi og heildstæðum hætti en í þessu sambandi ber að fagna sérstaklega þeirri réttarbót sem náðist á síðasta löggjafarþingi þegar alvarleg kynferðisbrot gegn börnum voru gerð ófyrnanleg og að því ég best veit er ísland eitt af fáum ríkjum ef ekki það eina sem hefur gert þessi alvarlegu brot ófyrnanleg nítjánda grein sáttmálans kallar að mati flutningsmanna sömuleiðis á að starfsemi barnahúss verði tryggð barnaréttarnefnd sameinuðu þjóðanna telur æskilegt að þær hugmyndir sem barnahús byggist á verði styrktar þar er einnig hvatt til að embætti umboðsmanns barna verði tryggt enn betur og þar er hvatning til sveitarfélaga að móta opinbera fjölskyldustefnu umboðsmaður barna benti í skýrslu sinni frá árinu tvö þúsund og fjögur á nauðsynina á afdráttarlausu ákvæði í barnalögum sem banni foreldrum að beita barn sitt líkamlegu ofbeldi og hvers konar annarri vanvirðandi framkomu slíkt þarf að vera í barnalögum svo að þjóðréttarlegar skuldbindingar séu uppfylltar að mati umboðsmanns barna það eru þó nokkur ákvæði í sáttmálanum sem geta verið matskennd í eðli sínu það er hins vegar ljóst að með lögfestingu þessara ákvæða í barnasáttmálanum munu dómstólar landsins gera ríkari kröfur til þess að þau réttindi barna sem koma þar fram séu virt hér getur komið sérstaklega til skoðunar staða langveikra barna fatlaðra barna geðsjúkra barna og fátækra barna og barna nýbúa og svo framvegis í íslenskum lögum samtökin barnaheill hafa lengi kallað eftir heildarskoðun á stöðu fátækra barna í íslensku samfélagi í tilmælum barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna vegna skýrslu íslands um framkvæmd barnasáttmálans frá tvö þúsund og þrjú kemur meðal annars fram að auka þurfi aðstoð við einstæða foreldra og við fjölskyldur fatlaðra barna á íslandi í skýrslu barnaheilla frá árinu tvö þúsund og tvö til barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna kom einnig fram að styrkja þyrfti meðferðarúrræði fyrir unga kynferðisafbrotamenn sömuleiðis þyrfti að styrkja þær stofnanir sem sjá sérstaklega um unga afbrotamenn og unga þolendur átjándu grein sáttmálans lýtur meðal annars að því að virða þá meginreglu að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska þetta ákvæði getur kallað á ýmsar breytingar á lögum á sviði sifjaréttar umboðsmaður barna hefur hvatt til að sett verði skylda á hjón og sambúðarfólk með börn undir átján ára aldri til að leita ráðgjafar áður en til skilnaðar eða sambúðarslita kemur umboðsmaður telur það umdeilt hvort börn geti leitað ráðgjafar í svona tilvikum án samþykkis foreldra og það sé því í andstöðu við barnasáttmálann að réttur barna til tjáningar í svona málum sé látinn ráðast af vilja foreldra að lokum herra forseti má nefna að í niðurstöðum barnaréttarnefndar sameinuðu þjóðanna vegna skýrslu íslands um framkvæmd barnasáttmálans frá tvö þúsund og þrjú eru íslensk stjórnvöld hvött til að auka upplýsingagjöf um barnasáttmálann og framkvæmd hans og standa að varanlegri og kerfisbundinni fræðslu um mannréttindi fyrir alla sem starfa fyrir börn og með börnum að lokum legg ég til að þessu máli verði vísað til allsherjarnefndar hæstvirtur forseti